Pero yo no encuentro muchos más motivos para la satisfacción se han cambiado por segunda vez las reglas no escritas de la negociación presupuestaria. Antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se fijaba en la conciliación presupuestaria un nivel de créditos de compromiso y después negociábamos los créditos de pago necesarios. Ahora el Consejo fija unilateralmente el nivel de créditos de pago y luego se negocia un nivel de créditos de compromiso.